hæstvirtur forseti á vordögum árið tvö þúsund og sjö þegar allt lék í lyndi var mynduð ríkisstjórn milli sjálfstæðisflokks og samfylkingar og lagður fram stjórnarsáttmáli sem meðal annars fól í sér reyndar var mörgu komið í verk í framhaldi af þessari stjórnarmyndun meðan þessi stjórn sat

og svo mætti fram telja í samræmi við stjórnarsáttmálann var sett á laggirnar nefnd til að stokka upp þetta flókna og stundum rangláta kerfi og regluverk sem hefur flækt og flækir greiðslu bóta og réttindi bæði aldraðra og öryrkja öllum er ljóst að öll viðmið og aðstaða í tryggingabótakerfinu hafa laskast verulega í kjölfar bankahrunsins og fjármálakreppunnar engu að síður og kannski þess vegna er enn brýnna en fyrr að gera lagfæringar og standa vörð um þetta almannatryggingakerfi mér er kunnugt um að sú nefnd sem sett var á laggirnar undir forustu stefáns ólafssonar prófessors hefur starfað áfram eftir hrunið og þrátt fyrir stjórnarskiptin og ég leyfi mér því að beina þeirri spurningu til hæstvirts félagsmálaráðherra hvort einhverjar niðurstöður liggi fyrir hvort nefndin hafi skilað tillögum eða hvort ekki megi treysta því að endurskoðun og uppstokkun tryggingakerfisins sé enn á dagskrá stjórnvalda engum blandast hugur um að á erfiðum tímum í þjóðarbúskapnum er það eitt af forgangsverkefnum að treysta velferðina og velferðarnetið og það er áríðandi að það sé réttlátt og skilvirkt og komu skjólstæðingum tryggingastofnunar ríkisins að sem bestum notum ég spyr því virðulegur forseti og beini spurningu minni til hæstvirts félagsmálaráðherra hver er staðan í þessum málum nú um mundir